où mon père et mes trois frères ont travaillé depuis la Première Guerre mondiale et jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, et dont j'ai été bourgmestre pendant quinze ans.

Je dénonce notamment le fait que nous ne cessons d'imposer de nouvelles réglementations à nos industries, que ce soit par les prix de l'énergie, par des exigences démesurées en matière de protection de l'environnement ou encore par une fiscalité très pénalisante.

C'est la Commission européenne, avec ses propositions souvent aberrantes, et certains membres illuminés de ce Parlement qui sont coresponsables des décisions aux dépens de l'industrie lourde européenne dans la sidérurgie, qui ferme les sièges déficitaires. Je plaide donc ici pour la relance d'une politique industrielle digne de ce nom, fondée sur l'innovation, pour une coordination accrue des politiques sectorielles et pour plus de réalisme en ce qui concerne les politiques en matière de changement climatique et d'environnement. Il est vrai que les industries qui quittent l'Europe ne polluent plus ici, mais nous importerons plus tard les produits des pays tiers qui seront mis sur nos marchés avec des méthodes de production beaucoup plus polluantes que les nôtres.

Ce sont les partenaires sociaux nationaux et les gouvernements nationaux qui auront la responsabilité de gérer les situations sociales et économiques sur place.